Deseo que la Unión Europea sea un actor relevante en un mundo global, complejo, multipolar, cada vez más multipolar, y además es posible que pronto asistamos a un cierto repliegue de la acción exterior de los Estados Unidos. En segundo lugar, el tamaño en política exterior es importante, juntos los europeos somos más fuertes que por separado, y esta perspectiva ambiciosa para Europa se refleja en el sólido informe del señor Brok que mañana aprobaremos.

Me refiero al puesto que usted misma ocupa, señora Ashton, el de Alta Representante y a la vez Vicepresidenta de la Comisión. Como usted preside el Consejo de Relaciones Exteriores, será ahora menos difícil conseguir la unidad, la continuidad y la coherencia de la política exterior de la Unión. Además, dispone usted de un nuevo instrumento, el Servicio Europeo de Acción Exterior, en el que se han incorporado diplomáticos de los países miembros que enriquecerán con su experiencia en política exterior la visión más centrada en asuntos económicos, comerciales y de cooperación de los funcionarios provenientes de la Comisión. Una última idea una auténtica política exterior de la Unión no solo requerirá tiempo sino también el cumplimiento de dos condiciones básicas, a saber, que los nuevos organismos del Tratado de Lisboa tengan ambición, trabajen con un propósito de liderar a los 27, no de acompañarles, ni de sacar denominadores comunes mínimos, y, en segundo lugar, también que los Estados miembros sean conscientes